Señora presidenta, con Alemania al borde de la recesión, el riesgo de un duro y la guerra comercial, pedirle en estos momentos al Banco Central Europeo que suba los tipos y no continúe con sus políticas no convencionales es un auténtico suicidio y, además, no seguiría con el mandato que tiene encomendado.

desde luego, compensando esos efectos negativos que existen atajar la burbuja inmobiliaria a través de las orientaciones macroeconómicas y también —cómo no— dejar de comprar activos vinculados al carbono, que en los últimos años no han favorecido la lucha contra el cambio climático.

Pero también, como han dicho muchos de mis colegas, las medidas del Banco Central Europeo deben ser compensadas con la política fiscal.

Y también quiero pedirle al comisario Dombrovskis que abran el debate en la Comisión sobre las normas fiscales. Se lo ha pedido el Consejo Fiscal Europeo lo dijo incluso el señor Regling, del MEDE, el otro día que las normas deberían revisarse.